W Zimbabwe nadal trwają polityczne prześladowania obrońców praw człowieka. To, co ostatnio spotkało czołowego działacza i dyrektora kluczowej organizacji na rzecz praw człowieka, to wynik trwającej kampanii prezydenta przeciwko organizacjom pozarządowym, mówiącym w sposób otwarty i zdecydowany o pogarszającej się sytuacji praw człowieka w Zimbabwe.

Obrońcy praw człowieka postrzegani są jako kluczowi krytycy państwa, a przez to uważani przez władze za nazbyt niebezpiecznych, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.

Władze kraju prześladują niewygodnych dla nich obywateli, a to poważne naruszenie praw człowieka.